Amnesty International a atras atenția că aceasta este o încercare dezgustătoare de a bagateliza și mai mult violența în familie, o chestiune pe care conducerea Rusiei o minimalizează de multă vreme. Prin această lege se ucide curajul și spiritul liber încă din familie inclusiv la minori. Copiii sunt crescuți să nu aibă curaj, să suporte violența, să suporte insulta și să aibă pumnul în gură. Nu putem avea curajul public dacă în familie suntem reduși la tăcere prin abuz și prin violență.